Ik vraag me eigenlijk af waarom we niet op die koers zitten.

Maar er zijn twee mogelijkheden en ik vraag aan het voorzitterschap om met een nieuw initiatief te komen.